O ile w poprzedniej dyskusji o Laosie nie mieliśmy jasności, kto jest winny tej sytuacji, a przynajmniej mogliśmy mieć uzasadnione wątpliwości, o tyle tutaj macie Państwo rację nie ma żadnych wątpliwości.

Ci, którzy siedzą w więzieniach, siedzą w więzieniach dlatego, że taka jest decyzja władz politycznych, i w tym znaczeniu sytuacja jest klarowna, chociaż nie jest prosta. Miał rację poseł Kaczmarek, jeden ze współautorów rezolucji, mówiąc o tym, że Zimbabwe może być pięknym krajem. Ale do tego, żeby Zimbabwe było pięknym krajem, potrzebna jest pomoc społeczności międzynarodowej, również Parlamentu Europejskiego.